Na sliki vidim belopolto žensko, mislim, da je stara nekje med trideset in petintrideset let. Ima rjave lase, modre oči in urejene obrvi. Na sliki vidim belopolto žensko, ki mislim, da je stara štirideset let. Ima rjave lase, pobeljene zobe, črne oči in špičast nos. Na sliki vidim črnolaso žensko južnoameriških korenin z izrazito črnimi očmi. nosi uhane in, rdeče spodnje perilo. Na sliki vidim belopolto žensko, ki mislim, da je stara trideset let. Ima rjavordečkaste lase, izrazito modre oči, našminkane ustnice, oblečena je v črno in nosi siv šal. Na sliki vidim žensko, ki je stara med trideset in petintrideset let. Ima izrazito zelene oči, črne lase, roza našminkane ustnice in me spominja na znano osebnost. Na sliki vidim italijanskega in svetovno znanega pevca Erosa Ramazzottija. Ima naravno sive lase, rjave oči, nosi siv suknjič in črno srajco. Na sliki vidim moškega, starega med trideset in petintrideset let, ki se drži za glavo. Ima rjave lase, rjave oči, nosi, belo majico in pa črn, anorak. Na sliki vidim starejšega moškega, ki nosi očala. Ima sivo plešasto glavo, črne obrvi, črne oči in me spominja na, političara. Na sliki vidim žensko azijskih korenin, staro nekje med, petindvajset in trideset let, ima izrazito črne oči, in, roza našminkane ustnice. Na sliki vidim, lepo urejeno žensko, ki nosi uhane, ima rjave lase, temne oči in pa, velik nasmeh. Spominja me na televizijsko zvezdo.